Signor Presidente, al di là dei numeri tutti verificabili è evidente che l'attuale assetto delle sedi delle Istituzioni europee è privo di razionalità e deve essere superato rapidamente per ragioni finanziarie, ambientali, economiche e logistiche.

Non credo questo sia significativo per i cittadini europei perché siamo chiamati a rappresentarli, anche facendoci carico di queste difficoltà oggettive.

L'ipotesi di riunificare le sedi ha questo potere fa sì che si torni ad avere un rapporto credibile e positivo tra la politica, la rappresentanza e i cittadini. Il resto verrà dopo e lo decideremo insieme.